Monsieur le Président, on peut d'abord souligner que cet accord a été, pour la première fois, adopté en pleine conformité avec les délais de la nouvelle procédure budgétaire établie par le traité de Lisbonne. Néanmoins, pour la deuxième année consécutive, le Parlement européen a accepté la lecture faite, par le Conseil, sur les paiements à moins de 2 cette année, c'est à dire moins que pour 2011 en termes réels. Nous l'avons dit et répété cette décision va à l'encontre des estimations de la Commission, qui faisaient état de besoins beaucoup plus importants sur les paiements pour 2012. Certes, nous avons obtenu le niveau de crédits d'engagement que nous voulions dans pratiquement tous les domaines on ne peut cependant sans cesse corriger le budget et l'abonder en cours d'exercice en fonction des besoins exprimés. Il s'agit d'une méthode à la petite semaine qui ne peut permettre à l'Union européenne de tracer des grandes orientations, dans la recherche notamment, et le cas d'ITER nous le démontre.